entonces estamos frente a un problema muy serio. Las estimaciones muestran cómo el próximo año el número de venezolanos emigrados superará el éxodo sirio, con seis millones y medio de personas desplazadas en 2020. Son casi un millón y medio los venezolanos en Colombia, un país que ha mantenido una generosa política de puertas abiertas y que ahora está pagando muy caras las consecuencias de acoger a un número tan grande de personas.

Sin embargo, la realidad es que, aunque muchos expresan solidaridad, al final muy pocos contribuyen. Por eso invito a la nueva Comisión a hacer un esfuerzo mayor para apoyar a estas personas desesperadas y pedir a los Estados Unidos que revisen su política de sanciones, que paralizan aún más una economía que ya se está colapsando. Señorías, sé que Venezuela está mucho más lejos que Siria y que muchos piensan que esta grave crisis no nos afecta directamente, pero creo que ha llegado el momento de mostrarles a nuestros amigos latinoamericanos que estamos ahí para ellos cuando más nos necesitan.